Diese Gewalt muss sofort gestoppt werden, und ausreichend humanitäre Hilfe muss die Menschen erreichen. Ja, es gab Angriffe auf Polizeiposten, die nicht hingenommen werden können. Doch die Reaktion des Militärs ist extrem und kann durch nichts gerechtfertigt werden. Die Regierung Myanmars macht nun den großen Fehler, sich nicht von der unverhältnismäßigen Gewalt des Militärs zu distanzieren. Wir fordern eine unabhängige internationale Untersuchungskommission, die ins Konfliktgebiet reisen kann. Dieser Konflikt braucht unbedingt eine nachhaltige Lösung. Die Regierung muss den Rohingya die Staatsbürgerschaft oder einen legalen Status geben, der ihnen Schutz und Rechte verschafft.